În Turcia, judecători, profesori, oameni de afaceri, familiile lor, jurnaliști, au fost arestați pe motivul că sunt guleniști. Landromatul azer a arătat cum zeci de politicieni europeni sunt corupți de Azerbaidjan. Propaganda mincinoasă cu George Soros a început să și facă loc și în țări europene și se îndreaptă spre dictatură, evident, pentru că efectul este împotriva societății civile. Ca să nu fim ipocriți, respectăm valorile Uniunii Europene sau nu? Da sau nu? E simplă întrebarea. Dacă da, atunci să impunem aceste valori tuturor țărilor din UE și din afara UE și să le sancționăm drastic, inclusiv financiar, pe cele care nu le respectă.